Dacă statele Europei au un numitor comun, acesta nu este moneda, nu este economia, nu este nici civilizația, acest numitor comun îl reprezintă țiganii. Ca istoric și sociolog eu voi folosi cuvântul țigan, care nu are nimic peiorativ și înjositor

În definitiv, Johann Strausss a compus exact acum o sută douăzeci și cinci de ani opereta Voievodul țiganilor, nu Voievodul romilor. Este regretabil că se perpetuează confuzia între romi și români. Eu constat că în lumea întreagă se lucrează în continuare cu prejudecăți rasiale, dar și cu imagini și cuvinte false despre țigani. Există unii care le spun romi și îi urăsc, iar eu le spun țigani și îi iubesc. Pentru ceea ce se întâmplă acum, nu țiganii sunt de vină și nici țara mea, România. Cea mai puternică migrație a țiganilor în Europa a fost în anul 1241, în timpul marii invazii mongole, ei au fost aduși pe continent ca trupe auxiliare de buni meseriași. Faptul că, după atâta vreme, sunt mai mulți țigani în România decât în restul Europei, se datorează expulzărilor și persecuțiilor succesive, în valuri, înregistrate timp de 500 de ani în majoritatea țărilor bătrânului continent. Acum România e pusă la stâlpul infamiei pentru ca a fost prea tolerantă și ospitalieră. Expulzarea țiganilor în bloc nu e o soluție. Firește că e neplăcut să ți se tulbure confortul, dar, atunci când se comit infracțiuni, trebuie aplicată legea de la caz la caz, așadar nu pedepse colective.